Insofern ist es mehr als recht und billig, diesen Ländern auch mehr Zeit und Möglichkeiten für Verhandlungen zu geben. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir durch das abrupte Beenden der Marktzugangsmöglichkeiten Druck auf diese Länder ausüben. Ich sehe es auch so, dass wir hier niemanden zwingen dürfen, etwas zu unterschreiben, sondern in einer partnerschaftlichen Art und Weise mit diesen Ländern Lösungen verhandeln müssen, die für beide Seiten akzeptabel sind.

Deswegen unterstützt die sozialdemokratische Fraktion eindeutig den Vorschlag von David Martin, dafür zwei Jahre Zeit zu geben, aber dies auch deutlich auf zwei Jahren zu begrenzen, um hier Möglichkeiten auszuloten, wie wir zueinander finden können.